herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu og fjögur nítján hundruð áttatíu og sex um kjarasamninga opinberra starfsmanna um er að ræða að annarri málsgrein sjöundu grein laganna verði felld brott en þar segir svo með leyfi herra forseta starfsmaður sem lög þessi taka til og eigi er innan stéttarfélags samkvæmt lögum þessum greiðir til þess stéttarfélags sem hann ætti að tilheyra gjald jafnt því sem honum bæri að greiða væri hann í því enda fari um laun hans og önnur starfskjör samkvæmt samningum þess samkvæmt nánari ákvörðun fjármálaráðherra eða sveitarstjórnar þá ákvörðun þarf að tilkynna viðkomandi sveitarfélagi að mati flutningsmanna þessa frumvarps slítur þetta ákvæði stjórnarskrána á tvennan hátt í fyrsta lagi er það í andstöðu við sjötugasta og fjórðu grein stjórnarskrárinnar sem segir að menn eigi rétt á að taka þátt í félögum en ekki sé hægt að skylda menn til þátttöku í félögum það er enn fremur í andstöðu við fertugasti grein stjórnarskrárinnar sem segir að engan skatt megi án leggja nema með lögum og er í andstöðu við sjötugasta og sjöundu greinar sem segir að ekki megi fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt breyta honum eða afnema hann og tengist að sjálfsögðu eignarréttarákvæðum stjórnarskrárinnar þetta ákvæði er merkilegt að því leyti að þar segir að menn skuli greiða í stéttarfélag fullt gjald hvort sem þeir eru félagar eða ekki það er líka undarlegt og í launin væri það heimskulegt af fólki í þeirri stöðu að ganga ekki í félagið vegna þess að það nýtur ekki þeirra réttinda sem félagið hefur upp á að bjóða

sjúkrasjóði og svo framvegis þess vegna er þetta í rauninni dulbúin skylda til aðildar að stéttarfélagi

mati flutningsmanns brýtur stjórnarskrána það er það að skatta skuli leggja á með lögum og að ekki skuli fela stjórnvöldum hvað þá einkaaðilum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt breyta honum eða afnema hann það er nefnilega svo herra forseti og ég vil undirstrika það alveg sérstaklega að félagsfundur í stéttarfélagi getur samþykkt hvaða félagsgjald sem er án hámarks það er nefnilega ekkert í lögum sem takmarkar ákvörðun félagsfundar um að leggja félagsgjald á einfaldur félagsfundur gæti til dæmis ákveðið að félagsgjaldið skuli vera hundrað prósent af launum og launaskrifstofa ríkisins yrði að innheimta það gjald samkvæmt þessum lögum það er ekkert sem kemur í veg fyrir það það eru engin efri mörk og það eru aðilar það er félagsfundur í félaginu

þetta segir mér það að það eru engar hömlur eða takmarkanir á því hvað aðrir aðilar

ákvarðað að tekið sé í skatt þetta er náttúrlega herra forseti þetta ákvæði brýtur algjörlega á um það að skatta skuli ákveða með lögum og ekki megi fela opinberum aðilum hvað þá einkaaðilum að ákvarða skattana ég ætla ekki að fara nánar ofan í greinargerð með frumvarpinu því að hún hefur verið lesin í tvígang áður og ég sé enga ástæðu til að vera að lesa það aftur þetta er til á prenti en mig langar til að ræða nokkuð það sem hefur komið fram um það að félagsgjaldið sé þjónustugjald

fyrir félagsmenn sína og þar með þennan mann sem ekki vill vera félagi en nýtur kjarasamninga félagsins en eftir aðlögunarsamningar opinberra starfsmanna voru teknir upp þarf hver opinber starfsmaður í rauninni að semja um launin sín sjálfur þannig að þau rök eru fallin brott nema það að stéttarfélögin semji um ákveðin lágmarkslaun allt annað þurfa menn að semja um sjálfir

berjast fyrir og veita er háð því að menn séu félagar til dæmis eins og orlofsheimili og annað slíkt sá sem ekki er í félaginu og vill ekki ganga í það nýtur ekki þessara réttinda það má þá segja að það eina sem menn njóta af stéttarfélaginu sem þeir eru neyddir til að greiða gjald til er lágmarksgjaldið það er lágmarkslaun sem stéttarfélögin semja um

um það að ræða að félagsmenn njóti þess af starfi stéttarfélagsins þess vegna er sú forsenda eða það sem menn segja um að félagsgjaldið sé þjónustugjald það á ekki við nema að pínulitlu leyti og þá að því leyti sem varðar lágmarkslaun í landinu nú er það þannig með flesta opinbera starfseminni að þeir eru ekkert að vinna á lágmarkslaunum þeir eru að vinna á einhverjum miklu hærri launum og þurfa að semja um þau sjálfir með hliðsjón af þessum aðlögunarsamningum þess vegna er um að ræða gjald sem er í reynd skattur og þá þarf náttúrlega að ræða það sem slíkt nú þurfum við að velta því fyrir okkur hvað er skattur ég held að það sé almennur skilningur á því að skattur sé gjald sem er lögþvinguð greiðsla á einstakling eða fyrirtæki til opinberra aðila það er til ríkis eða sveitarfélaga það er fráleitt að hægt sé að leggja skatt á einstaklinga sem rennur til félaga eða einstaklingafélaga einstaklinga sem mynda félög þannig að þetta gjald sem við erum hér að ræða um það er að skylda menn til að greiða til stéttarfélags þó að þeir séu ekki félagar er ekki þjónustugjald og ef það er skattur þá má ekki leggja það á þannig að það renni til félags þess vegna fær þetta gjald ekki staðist sjötugasta og sjöundu grein stjórnarskrárinnar bjóða svo með leyfi herra forseta skattamálum skal skipað með lögum ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvað leggja skuli á skatt breyta honum eða afnema hann þetta ákvæði var sett inn nítján hundruð níutíu og fimm með stjórnarskrárbreytingunni og eftir það hafa menn þurft að breyta ýmsum lögum þar sem ráðherra hafði áður heimildir til að hækka til dæmis skatta miðað við verðlag þess vegna liggja fyrir á hverju hausti frumvörp um breytingar á ýmsum gjöldum þjónustugjöldum og öðru sem alþingi verður að ákveða sjálft hvaða skatta skuli greiða þetta sem hér er lagt til að verði fellt niður er einmitt skattur og það á að skipa því með lögum og það má ekki fela stjórnvöldum hvað þá einkaaðilum ákvörðun um það að breyta því eða afnema hann félagsgjaldið er nefnilega ákveðið á félagsfundi þar sem einhverjir einstaklingar sem ekki eru til þess kjörnir af löggjafarsamkundu þjóðarinnar breyta skattinum eða geta afnumið hann eða hækkað hann og meira að segja ótakmarkað eins og ég nefndi hér áður nú skulum við hugsa okkur það og af því að við skulum bara fara niður í árdaga verkalýðshreyfingarinnar herra forseti nú skulum við hugsa okkur það að konur á barnaheimili stofni stéttarfélag þeim þyki kjör sín vera bág og léleg og of mikið fari í skatta og félagsgjöld og svo framvegis og þær vilji stofna stéttarfélag til að berjast fyrir kjörum sínum þessar konur samkvæmt stjórnarskránni er þeim það heimilt herra forseti og jafnvel þó að þetta ákvæði segi þeim að þær eigi að borga í stéttarfélag þá eru þær ekki ánægðar með það stéttarfélag þær hafa engin áhrif þar og þessar konur á barnaheimili vilja sem sagt berjast fyrir kjörum sínum sjálfar sem þær að sjálfsögðu mega þá lenda þær í dálítið skrýtinni stöðu því að stéttarfélagið sem þær eru neyddar til að greiða í væri örugglega ekki ánægt með þeirra framtak það mundi berjast gegn þeim með peningum sem þær sjálfar eru neyddar til að greiða til þess þær yrðu látnar borga vöndinn sem flengja þær herra forseti þetta er náttúrlega alveg fráleit staða að fólk sem er að berjast fyrir kjörum sínum segjum til dæmis konur á barnaheimili sem eru óánægðar með kjör sín og stofna til þess stéttarfélag að þær mundu lenda í baráttu við það stéttarfélag sem þeim er gert samkvæmt þessum lögum að greiða til þetta fyrirkomulag minnir óhuggulega mikið á það fyrirkomulag sem viðhaft var í stéttarfélögum í sovétríkjunum fyrrum þar sem menn voru neyddir til að greiða í stéttarfélög sem tóku allar ákvarðanir með hundrað prósent þátttöku það hefur komið fram í umræðum um þetta mál sérstaklega hjá háttvirtum þingmanni ögmundi jónassyni sem er nú formaður b s r b og því miður ekki viðstaddur umræðuna en þyrfti að vera það að þetta væri árás á verkalýðshreyfinguna og þá er dálítið skrýtið getur verið að verkalýðshreyfingin þurfi lagaskyldu að skylda fólk með lögum til þess að greiða í stéttarfélög vegna þess að fólk vill ekki borga í stéttarfélögin getur verið að það þurfi lagaskyldu til að þvinga fólk inn í stéttarfélögin af því að það vill ekki vera þar þá mundi ég nú sem forustumaður í verkalýðshreyfingunni hugsa minn gang allverulega og athuga hvort það sé ekki eitthvað að í starfseminni fyrst það þarf að skylda félagsmennina til að vera í félaginu það er náttúrlega orðið dálítið alvarlegt

það er í rauninni ekkert skrýtið vegna þess að dómstólum landsins öllum fyrir utan hæstarétt er gert að dæma samkvæmt orðanna hljóðan í lögum það stendur í stjórnarskránni sjálfri að það eigi að dæma samkvæmt orðanna hljóðan þeir hljóta þá að fara eftir þeim lögum sem alþingi hefur sett nema hæstiréttur þegar hann fer tekur að sér hlutverk stjórnlagadómstóls sem hann gerir einstaka sinnum og ætti þá að sjálfsögðu að vera

að hæstiréttur ætti þá að dæma í svona máli hvort það standist stjórnarskrána hann einn getur það

í þessu máli nú er það þannig að samkvæmt þessu ákvæði eiga allir opinberir starfsmenn að borga í stéttarfélag hvort sem þeir eru félagsmenn eða ekki stéttarfélögin mynda svo bandalag sem er bandalag starfsmanna ríkis og bæja og kallað b s r b alla daga og þarna þarf fólk að borga til nú er það svo að bandalag starfsmanna ríkis og bæja er með alls konar sjónarmið pólitísk sjónarmið þeir hafa lagt fram tillögur um skattamál þeir hafa lagt fram tillögur um vatnsréttindi og þeir hafa meira að segja lagt til að vatnsréttindin verði sett inn í stjórnarskrána sem stjórnarskráratriði sem mannréttindi nú getur vel verið að eitthvað af því fólki sem er neytt til þess að gerð inn í þessi samtök séu ekki endilega pólitískt sammála forustunni það skyldi nú ekki vera en þeir eru neyddir til að borga annað áróður sem b s r b er að dreifa þeir eru neyddir til þess með lögum frá alþingi að greiða félagsgjald til b s r b sem er básúnar alls konar pólitísk mál sem koma stéttabaráttu ekkert við ég get ekki séð að það komi kjörum opinbera starfsmanna á íslandi nokkurn skapaðan hlut við hvort vatnsréttindi eru virt í brasilíu eða annars staðar þó að það sé vissulega heilmikið mál ég er ekkert að undanskilja það það er pólitískt mál og ætti að vera á verksviði pólitískra flokk en ekki stéttarfélaga og síst af öllu stéttarfélaga þar sem mönnum er gert að greiða til hvort sem þeir vilja eða ekki og gert að greiða til hvort sem þeir vilja vera félagsmenn eða ekki það er nefnilega dálítið skrýtið að fólki sé gert að borga til stéttarfélags sem hefur svo pólitískar meiningar sem gætu verið þvert á þær meiningar sem viðkomandi fólk hefur starfsmenn þeir eru náttúrlega í öllum flokkum opinberir starfsmenn nákvæmlega eins og landsmenn allir það getur verið dálítið skrýtið fyrir sjálfstæðismann samfylkingarmann eða framsóknarmann í b s r b að þurfa að borga skatt til stéttarfélags sem svo rennur til b s r b og formaður b s r b er þingmaður fyrir ákveðinn flokk ekki í þessum þremur sem ég taldi upp og hefur ákveðin pólitísk sjónarmið hér á alþingi og básúnar þau en er jafnframt

þessa fólks sem verður að greiða í þessi stéttarfélög þetta er dálítið alvarlegt finnst mér að b s r b skuli vera að taka upp pólitíska stefnu það hefur verið nefnt áður að það er ýmislegt fleira sem er undarlegt hér á landi í þessum efnum það er til dæmis búnaðargjald sem ég átti nú von á að yrði dreift í dag frumvarpi frá mér um að leggja það niður alveg þar sem bændum er gert að greiða til verkalýðsfélags bænda það er bændasamtaka íslands með nákvæmlega sömu rökum ætti það gjald ekki að vera til ef bændur vilja mynda samtök og vilja mynda búnaðarsamtök eða hvað það nú er þá eiga þeir að mega það að sjálfsögðu en þeir eiga að hafa frjálsan vilja til þess hvort þeir vilja borga til bændasamtaka og mynda stéttarfélög

svo eru það sóknargjöld sem er nefskattur sem er lagður á og rennur til háskóla íslands eða trúfélags viðkomandi háskóla íslands ef maður er ekki í trúfélagi þetta er náttúrlega bara skattur og hann er óréttlátur vegna þess að sumir menn fara ekkert í háskólann og eru ekki í neinu trúfélagi og samt gert að og eru ekki í neinu trúfélagi og samt gert að greiða svo er það stef gjaldið sem einn ættu vissulega að skoða öll þessi gjöld er ég að skoða þar sem gjöld eru lögð á með lögum og innheimt með ríkisvaldinu það er gjöld til dæmis á tölvur og disklinga þetta er tekið af tollstjóra tollstjóri innheimtir þetta eins og hvern annan toll og hvert skyldi hann renna herra forseti hann rennur til einstaklinga hann rennur til einstaklinga sem eru rithöfundar eða tónsmiðir það rennur ekki til þeirra sem aðallega nota tölvur sem höfundarrétt það er forritara nei nei hann rennur til sérstakra listamanna ekki allra ég fullyrði að geisladiskar sem eru seldir eru vissulega notaðir líka undir tónsmíðar en þeir eru líka notaðir mikið undir ljósmyndir ljósmyndir bara einstaklinga sem eru að taka myndir á myndavélina sína og eiga höfundarrétt að þeim myndum en þeir fá engin stef gjöld svo að maður tali nú ekki um forritin sem eru geymd í alls konar afritum og í tölvum og er höfundarréttur að sem forritarar og hugbúnaðarmenn eiga höfundarrétt að þeir fá ekki neitt það er ákveðin lítil klíka listamanna sem notar ríkið til að innheimta fyrir sig höfundarréttinn nú hef ég ekkert á móti höfundarrétti ég er meira að segja mjög hlynntur því að höfundarréttur sé mjög styrkur og hann sé tryggur eignarréttur sem þurfi að vera hann er mjög nauðsynlegur en ég er á móti því að ríkið sé notað til að innheimta þetta gjald svo má nefna afnotagjald til rúv sem ég hef nú lagt fram frumvarp sem liggur fyrir alþingi núna um að breyta því yfir í það að aflétta afnotagjaldinu leggja það af reyndar einkavæða rúv og selja það en að útvarpsráð starfi áfram og fái tekjur úr ríkissjóði sem stafi af lækkun á þessum afslætti sem ég held að sé miklu skynsamlegri og betri leið til að innheimta útvarpsgjald af öllum íslendingum og útvarpsráð fái þessa peninga og bjóði út gerð þátta gerð frétta og svo framvegis til allra útvarpsstöðva þar á meðal til rúv sem mundi starfa áfram í eigu starfsmanna sinna að mestu leyti svo má nefna iðnaðarmálagjald sem rennur til félags íslenskra iðnrekenda sem er svo í samkeppni við önnur samtök atvinnurekenda eins og samtök atvinnulífsins og viðskiptaráð íslands ég sé enga ástæðu til þess að iðnrekendur séu skyldaðir til að greiða félagsgjald til samtaka iðnaðarins og ég held að það sé reyndar mjög óhollt fyrir félag íslenskra iðnrekenda að njóta svona skatttekna því að þá breytast þeir hægt og rólega í opinbera stofnun svo má ræða um iðgjald í lífeyrissjóð sem er að vissu leyti þjónustugjald eða mjög stóru leyti en það má samt benda á það að það stendur ekki alltaf undir þeim bótum sem lífeyrissjóðirnir eru að greiða svo er til mjög skrýtið fyrirbæri sem heitir fiskræktarsjóður og það er reyndar falið í lögum um lax og silungsveiði númer sjötíu og sex nítján hundruð sjötíu og þar stendur að það skuli greiða þrjú prómill af óskýrum tekjum vatnsaflsstöðva í landinu þar á meðal til dæmis kárahnjúkavirkjun kárahnjúkavirkjun sem er uppi á hálendinu í jökulvatn þar sem ekki eitt einasta lifandi kvikindi

því vinna að því að leggja þennan skatt líka niður þannig að ég held að ríkið sé að standa að innheimtu alls konar félagsgjalda og undarlegra skatta sem eru ekkert skattar af því að þeir renna ekki til ríkis eða sveitarfélaga þeir renna ekki til opinberra aðila ég held að það sé mjög óeðlilegt að ríkið sé að standa í svona innheimtu allt eru þetta herra forseti leifar frá fornri gamalli tíð og dálítið undarlegt að þetta skuli enn þá vera í gangi í lagasafninu ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta herra forseti þetta mál hefur verið lagt fram nokkrum sinnum áður og í greinargerðinni er það tekið allt fram ég legg til að lokinni umræðu að málinu verði vísað til háttvirtrar